Non credo che sia stata un errore la decisione del Parlamento di non partecipare ad un gruppo di lavoro organizzato dalla Commissione europea dove tre deputati sarebbero stati parte, insieme ad altri funzionari, di uno studio. Noi condividiamo l'ipotesi e la necessità di legiferare meglio, di ridurre il numero di norme, ma devo ricordare che in base al trattato il Parlamento è la prima istituzione dell'Unione europea e non può essere trattato come un qualsiasi consulente che partecipa con tre parlamentari ad un gruppo di lavoro.

Nessuna acrimonia nei confronti della Commissione, tutt'altro noi vogliamo collaborare con la Commissione, ma all'unanimità la Conferenza dei presidenti nessun gruppo escluso, tutti d'accordo ha deciso di non partecipare. Questo non significa che non intendiamo collaborare con la Commissione per legiferare meglio e per lavorare nell'interesse dei nostri concittadini.

Ora cominciamo con gli interventi dei leader dei gruppi politici vi prego di rispettare il tempo a voi assegnato.